A mostani súlyos válságból úgy kell kivezetni az Európai Unió országait, hogy azt tekintjük legfontosabbnak, hogy minél több európai polgárnak biztosíthatunk esélyt a munkára. Ezért az Európai Néppárt teljes mellszélességgel támogatja, hogy az Európai Bizottság jövő évi munkaprogramjában legfontosabb cél a munkahelyteremtés.

Idén gyorsított eljárásban elkezdtük a gazdasági kormányzás új rendszerének kialakítását, és reméljük, hogy a jövő évben pénzügyi szabályozással és a gazdasági kormányzással kapcsolatos új javaslatokat is úgy tárgyalhatja meg a Parlament, hogy ezek minél előbb elfogadásra kerülhessenek. Néppárti kollégáim ismertetni fogják az egyes területek számára fontos kérdéseket, én csak néhányat szeretnék kiemelni a versenyképességet innovációra és kutatásra kell alapozni. A Bizottság munkaprogramjában keveselljük az ezen a területen megjelenő kezdeményezéseket. Szükség van a szellemi tulajdonjog fokozott védelmére és egy működőképes, versenyképes európai szabadalmi rendszerre is. Fontosnak tartjuk az európai élelmiszer behozatal fokozott ellenőrzését, legalább olyan minőségi követelményt kell ezzel szemben támasztani, mint azt az Unió a saját termelőinél elvár. A magyar elnökség által egyik fő célként kitűzött vízkérdéssel kapcsolatban is szerettünk volna több javaslatot látni. tisztelt Ház! A Lisszaboni Szerződés alapján az Unió jogalkotási és munkaprogramjának egy új rendje kezdődött el idén szeptemberben Barroso úrnak az Unió helyzetéről elmondott beszédével. Mivel az új Szerződés biztosítja a Parlament erős jogát arra, hogy beleszóljon az Unió programjába, éppen ezért fontosnak tartunk további intézkedéseket. Sajnos a korábbi tapasztalatok nem jók. A Bizottság korábbi munkaprogramjai csak részben teljesültek a tervek szerint, több képviselőtársammal és ezt már többször szóvá is tettem azt gondoljuk, hogy minek rengeteg energiát, időt elpocsékolni évente több alkalommal egy olyan dokumentum elemzésére és elfogadására, amely úgyis csak részben fedi a valóságot. Ezért azt javaslom, hogy a Parlament illetékes bizottsága rendszeresen év közben is vizsgálja a Bizottság munkaprogramjának a végrehajtását, így jobban érvényesülhet az általunk képviselt polgárok befolyása az Unió közös ügyeire.